Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour une fois je suis d'accord avec notre collègue Chris Davies pas de poissons, pas de pêcheurs! La situation du plan pluriannuel de chinchard occidental nous préoccupe aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ce plan de gestion a été adopté par le Parlement en novembre 2010 afin d'assurer une gestion durable du stock. Depuis, le Parlement attend toujours la première lecture du Conseil.

Tant que la situation est bloquée, c'est le stock de chinchard qui est abandonné et la ressource menacée. Ce blocage est dû à un conflit institutionnel qu'il faut régler au plus vite. Comme mes collègues, je suis d'avis que la procédure législative ordinaire s'applique au plan de gestion. Le Parlement s'est montré ouvert à la discussion en introduisant de la flexibilité dans le mode de calcul des possibilités de pêche. Le Conseil doit maintenant justifier son absence de positionnement en première lecture. Ce blocage retarde également des dossiers connexes comme celui de l'anchois mais également tous les plans pluriannuels qui seront adoptés à l'avenir. Nous demandons également à la Commission de faciliter le dialogue entre le Parlement et le Conseil. À la veille de la réforme de la PCP, dans laquelle nous devons généraliser les plans de gestion, il faut sortir par le haut de ce blocage institutionnel qui nuit à la conservation des ressources.

Pour conclure, mes chers collègues, je tiens à redire que nous sommes bien à Strasbourg, siège unique du Parlement selon les traités.